Monsieur le Président, Monsieur le Président de la Commission, je voudrais vous parler plus spécifiquement du secteur des services publics, pour vous dire qu'il est essentiel pour l'économie de l'Union européenne.

Sous l'impulsion de Michel Barnier, elle a publié en avril dernier le Single Market Act vous en avez parlé qui vise à relancer la croissance au sein du marché intérieur. Je salue cette initiative. Le commissaire Almunia vient, quant à lui, de publier, il y a quelques jours, une réforme des règles des aides d'État s'appliquant aux services d'intérêt général de nature économique. Son ambition de simplifier et de clarifier est soutenue par notre Parlement. Au delà de ces deux initiatives, Monsieur le Président, je considère que la Commission doit être beaucoup plus ambitieuse encore.